Szeretném megköszönni először is Önöknek ezt a rendkívül gyümölcsöző eszmecserét. Bíztató azt látni, hogy az Európai Parlament továbbra is teljes szívvel támogatja Montenegró európai integrációs törekvéseit. Szeretném Önöket megnyugtatni, hogy az eszmecsere során Önök által felvetett aggályok, teendők szerepelnek annak a párbeszédnek a napirendjén, amelyet az európai uniós intézmények Montenegró európai perspektívájáról folytatnak, és igyekszünk azokat megfelelően kezelni. Elhangzott több utalás, kérdés is arra vonatkozóan, hogy mit történik a tagjelölti státusz megadása és a tárgyalások megkezdése között, tehát, hogy miért nem kezdjük meg most rögtön, haladéktalanul a tárgyalásokat.

és ezeken a területeken való előrelépést fogja majd értékelni a Bizottság és kerül így majd a Tanács asztalára az ősz folyamán, és akkor lehet majd eldönteni, hogy vagyunk e már olyan fázisban, hogy meg lehessen indítani a tárgyalásokat. Köszönöm még egyszer a vitát és azt hiszem, hogy ez is azt bizonyítja, hogy az Európai Parlament kész arra, hogy pozitív jelet küldjön a nyugat balkáni térségnek. Olyan üzenetet, ami azt bizonyítja, hogy a bővítési folyamat folyik, fennáll és hiteles kell, hogy legyen. Ez azt jelent, hogy a térség minden államával személyre szabottan és a teljesítményhez igazodóan van lehetőség az előrelépésre. Ez Montenegró esetén az elhangzottakat jelenti, Szerbia esetén azt jelenti, hogy a kapott kérdőívre elkészítették a válaszokat, amelyeket a Bizottság majd most értékel, Horvátországgal pedig azt, hogy fejezze be a házi feladatát, készüljön fel minden lehetséges módon annak érdekében, hogy a tárgyalásokat még a magyar elnökség alatt le lehessen zárni. Így marad a folyamat hiteles, és így tudhatjuk a közvetlen szomszédságunkat, igazi európai országokat a megfelelő úton, hogy végülis ők majd a felkészültség megfelelő fokán csatlakozni tudjanak az Unióhoz.